Ceci m'amène à mon dernier point. La mise en œuvre des accords de Libreville demeure le cadre de référence pour une sortie de la crise.